Podporila som predloženú správu, pretože slobodný obchod považujem za dôležitý predpoklad blahobytu. Z toho istého dôvodu som hlasovala proti alternatívnym uzneseniam, ktoré predložili dve ľavicové politické skupiny. Ale chcela by som upozorniť na to, že hoci spravodajca tvrdí, že štatút EÚ ako najväčšieho svetového hospodárstva je udržateľný, je to len jeho zbožné želanie. Dôvodom je nízka pôrodnosť a prehlbujúca sa demografická kríza, ktorá bude mať za následok kontrakciu hospodárstva.